hæstvirtur forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breyting á lögum um loftferðir númer sextíu nítján hundruð níutíu og átta með frumvarpi þessu eru lagðar til nokkrar breytingar á gildandi lögum um loftferðir meðal annars er um að ræða breytingar og lagfæringar sem komið hafa í ljós við framkvæmd laganna og sem verið hafa tilefni athugasemda erlendra úttektaraðila hér á landi styrktar eru ýmsar heimildir flugmálastjórnar íslands til aukinnar neytendaverndar og gjaldtöku vegna neytendamála heimild til lögreglu vegna bakgrunnsathugana vegna flugverndar eru styrktar og gerðar skýrari ákvæði eru lögð til vegna innleiðingar viðauka níu við chicago samninginn um flugvirkt sem mun vera þýðing á enska hugtakinu og einnig eru lagðar til breytingar til komnar vegna fyrirhugaðrar innleiðingar evrópureglugerðar frumvarpið var unnið í samráði við sérfræðinga innanríkisráðuneytisins og flugmálastjórnar íslands og sent til umsagnar flugráðs og flugtengdra aðila auk þess sem frumvarpið er birt á heimasíðu ráðuneytisins tók frumvarpið nokkrum breytingum vegna athugasemda sem bárust ég

falla undir reglur flugöryggisstofnana evrópu og sinna lög tollgæslu leit og björgun slökkvistarfi landhelgisgæslu og sambærilegum verkefnum skulu slík loftför uppfylla sambærilegar kröfur og gerðar eru til annarra loftfara samkvæmt loftferðalögum og reglugerðum settum samkvæmt þeim ástæða setningu þessa ákvæðis er sú að almennt er það svo í hinu alþjóðlega regluverki að starfræksla loftfara er undanskilin ákvæðum almennra laga á sviði loftferða en ríkisloftför eru skilgreind sem loftför sem notuð eru í þágu tolla og lögreglustarfsemi hingað til hefur flugrekstur landhelgisgæslunnar fallið undir ákvæði loftferðalaga án þess að hægt sé að fella starfsemina að öllu leyti undir sömu reglur og gilda um almennan flugrekstur í atvinnuskyni flugöryggisstofnun evrópu gerði athugasemd við þetta fyrirkomulag í úttekt hér á landi og af þeirri ástæðu er lagabreytingin lögð til í áttundu grein er skerpt á hlutverki flugmálastjórnar íslands hvað varðar eftirlit með að skuldbindingar samkvæmt alþjóðasamningum á sviði flugmála séu uppfylltar og kveðið á um að stofnunin hafi með höndum að kveða á um hverjar skuldbindingar flugvalla séu samkvæmt alþjóðaskuldbindingum í níundu grein er lagt ákvæði um flugvirkt en í flugvirkt felst samhæfing opinberra aðila og annarra sem koma að afgreiðslu eða þjónustu við loftför farangur og farm til að loftflutningar geti gengið snurðulaust fyrir sig er ráðherra í ákvæðinu veitt heimild til að setja reglugerð um flugvirkt og gerð flugvirktaráætlunar og einnig er lagt til að ráðherra skipa flugvirktar sem skal vera annars vegar samráðsvettvangur og sjá um gerð áætlunar á sviði flugvirktar ákvæðið er tilkomið vegna innleiðingar á viðauka níu við chicago sáttmálann sem ísland er aðili að í tólftu grein er lagt til að styrktar verði heimildir til bakgrunnsskoðana lögreglu vegna flugverndar í ákvæðinu er kveðið á um að áður en flugmálastjórn íslands rekstraraðili flugvallar þjónustuaðili flugleiðsögu eða flugrekanda er heimilt að veita einstaklingi aðgang að haftasvæði flugverndar og viðkvæmum upplýsingum um flugvernd eða heimila honum að sækja námskeið í flugverndarþjálfun skuli óska eftir bakgrunnsskoðun og öryggisvottun lögreglu synji lögregla einstaklingi um öryggisvottun er fyrrgreindum aðilum óheimilt að veita viðkomandi aðild að haftasvæði flugvalla er í ákvæðinu kveðið á um að viðkomandi einstaklingi skuli gefinn kostur á að koma sjónarmiðum sínum á framfæri áður en lögregla kemst að niðurstöðu og einnig eigi hann rétt á rökstuðningi ákvarði lögregla að synja honum um öryggisvottun eru ákvörðun lögreglu um synjun kæranleg til ráðherra samkvæmt ákvæðum stjórnsýslulaga í gildandi lögum er að finna ákvæði um bakgrunnsskoðanir lögreglu en hefur það reynst nokkuð óskýrt í framkvæmd og því eru breytingar lagðar til breytingar á evrópureglugerðum um flugvernd hafa leitt til umtalsverðrar aukningar á fjölda bakgrunnsathugana en sú aukning hefur nú þegar leitt til tafa á afgreiðslu lögreglunnar nauðsynlegt er því að gripið verði til ráðstafana til að tryggja lögreglunni nægjanlegt fjármagn vegna framkvæmd reglnanna og muni leggja til við háttvirta umhverfis og samgöngunefnd tillögu að lagabreytingu þar að lútandi í sextánda og átjándu grein eru lögð til ákvæði vegna neytendaverndar þar sem lagt er til að ábyrgð flytjanda á tjóni sem orsakast að því að tímaáætlun flytjanda stenst ekki taki jafnt til atvika þar sem brottfarartíma er flýtt eða honum seinkað í gildandi lögum er eingöngu fjallað um ábyrgð flytjanda vegna seinkunar en lagt er til með frumvarpinu að flytjanda sé einnig ábyrgur vegna tjóns sem verður þegar flugi er flýtt hafa aðstæður sem sköpuðust í kringum eyjafjallagosið árið tvö þúsund og tíu sýnt fram á að reynt getur á bæði tilvikin þá mæla neytendasjónarmið með því að löggjafinn taki af skarið að þessu leyti með aukinni áherslu á neytendavernd hefur stóraukist umfang kvartana á grundvelli ákvæða loftferðalaga gert er ráð fyrir að áframhald verði á þessari þróun meðal annars í ljósi aukinnar vitundarvakningar almennings í neytendamálum hefur málafjöldi flugmálastjórnar íslands vegna kvartana aukist umtalsvert eða úr tuttugu málum árið tvö þúsund og níu í hundrað þrjátíu mál árið tvö þúsund og tíu eðlilegt er talið að eftirlitsskyldir aðilar taki að einhverju leyti þátt í þeim kostnaði sem leiðir af starfsemi þeirra og því er lagt til í tuttugustu greinar að flugmálastjórn íslands verði veitt heimild til að innheimta gjald vegna kostnaðar af kvörtunum sem berast frá neytendum og leiða til ákvörðunar stofnunarinnar gjaldið verður því ekki innheimt vegna tilhæfulausra kvartana þannig á gjaldtökuheimildin einnig að vera hvati fyrir eftirlitsskyldan aðila að leysa mál tengd kvörtunum neytenda áður en kemur til kasta flugmálayfirvalda í tuttugasta og fyrstu grein er lagt til að rekstraraðili flugvalla skuli verða við beiðni umhverfisstofnunar um að aftra för loftfars uns lögmælt gjöld vegna losunar gróðurhúsalofttegunda er varða viðkomandi loftfar eru greidd eða trygging sett fyrir greiðslu þeirra umhverfisstofnun hefur umsjón með framkvæmd viðskiptakerfis um losunarheimildir gróðurhúsalofttegunda hér á landi nokkuð af þeim flugrekendum sem falla undir umsjón stofnunarinnar eru frá norður ameríku og hafa enga fasta starfsemi hér á landi þykir því nauðsynlegt að mögulegt verði að stöðva loftför vegna ógreiddra gjalda hafi aðrar leiðir reynst árangurslausar í tuttugasta og aðra grein er eftirlitsstofnun efta veitt heimild til að leggja sektir á fyrirtæki sem hafa skírteini útgefin af flugöryggisstofnun evrópu samkvæmt tillögu flugöryggisstofnunarinnar vegna brota af ásetningu eða gáleysi á reglum á sviði stofnunarinnar enda sé sú starfsemi sem tillaga um sekt grundvallast á óheimil samkvæmt loftferðalögum og reglum settum samkvæmt þeim þessi

samkeppnismálum og því álitaefni hvort esa sé heimilt að gera slíkt vegna flugmála af þeirri ástæðu kom málið til umfjöllunar alþingis utanríkismálanefnd fjallaði ítarlega um málið og þann tíunda júlí síðastliðinn samþykkti alþingi þingsályktun um að heimila ríkisstjórninni að staðfesta fyrir íslands hönd fyrirhugaða ákvörðun sameiginlegu e e s nefndarinnar um að fella inn í samninginn þá evrópureglugerð sem hér um ræðir sú lagabreyting sem lögð er til í tuttugasta og aðra grein er nauðsynleg til að innleiðing gerðarinnar í íslenskan rétt verði möguleg að lokum er í tuttugasta og þriðju grein lagt til það nýmæli að kveðið sé á um heimild til flugmálastjórnar íslands til að annast heimildarveitingar og úthlutun réttinda er lúta að framkvæmd alþjóðasamninga á sviði flugmála með ákvæðinu er kveðið skýrt á um heimild stofnunarinnar til að binda nýtingu heimilda og réttinda þeim skilyrðum sem hún telur nauðsynleg takmarka þær eða synja um útgáfu með það að markmiði að tryggja jafnræði aðila einnig er lagt til að ráðherra verði veitt heimild til að setja reglugerð sem meðal annars skuli miða að því að auka gagnsæi umsýslu milliríkjasamninga sem falla undir viðkomandi ákvæði þá er kveðið á um að setja eigi í reglugerð ákvæði sem útfæri með hvaða hætti skuli staðið að veitingu heimilda á þessu sviði þar með talið umsóknarferli og skilyrði úthlutunar jafnframt er í ákvæðinu kveðið á um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 hæstvirtur forseti þetta er síðasta málið sem tekur fyrst og fremst á samgöngumálum við eigum eftir að fjalla um landslénið punktur is og siglingalögin þá mun ég hafa uppi þau orð sem ég hugðist flytja nú síðar